Ďalej, mali by sme sa usilovať o to, aby bolo možné v prípade potreby lokalizovať miesto odkiaľ je volané, aby bolo v prípade potreby pomoci možné tomuto volajúcemu poskytnúť čo najrýchlejšiu zdravotnícku pomoc. Súčasne by sme sa mali zamerať na to, aby sa predišlo zneužívaniu tejto telefónnej linky na rozličné žarty alebo iné spôsoby zneužívania, aby skutočne nedochádzalo k tomu, že v centrálach, kde pracujú ľudia, ktorí sú pod stresom, niekto nezneužíval toto telefónne číslo na vyvolávanie nepravdivých poplachov. Ďalej si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili komunikáciu vo viacerých jazykoch, pretože keď sa ľudia voľne pohybujú po celej Európe, tak nie vždy na centrálach je možné proste komunikovať v rodnom jazyku, ale aspoň základné a najrozšírenejšie jazyky, ktoré sú v Európskej únii používané, by mali byť v týchto centrálach bežne dostupné.